Členské štáty majú na to možnosť využívať finančné prostriedky Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám, ale aj Európsky sociálny fond s cieľom zlepšiť situáciu bezdomovcov a vybudovať cestu k sociálnemu začleneniu a postupnej integrácii na pracovnom trhu. Všetci si musíme uvedomiť, že odstránenie chudoby je v záujme celej Európskej únie. Preto zaangažovať do tohto procesu sa musia všetky vrstvy spoločnosti a priestor musí dostať aj verejný a súkromný sektor.